Madame la Chancelière, la vitesse de mise en place de ce plan est déterminante. Comment allez vous assurer un accord fort au Conseil, dans dix jours, pour aider, dès demain, les entreprises et les citoyens à se relever de la crise? Défendrez vous son financement par de nouvelles ressources propres, comme l'a proposé Luis Garicano à l'instant? Et sur le sujet de la crise migratoire, êtes vous prête à vous engager pour un accord politique sur le pacte sur la migration et l'asile?